útvegsmanna á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða breytingar þessar lúta að því að styrkja opinbert eftirlit með því að sjómenn séu ekki látnir taka þátt í kaupum útgerða á aflaheimildum með lögum númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins er kveðið á um að óheimilt sé við hlutaskipti að draga frá heildarverðmæti afla kostnað við kaup á veiðiheimildum þetta ákvæði er einnig að finna í kjarasamningum samtaka sjómanna og útvegsmanna og þar er einnig mælt fyrir um að útgerð og áhöfn skuli gera sín í milli samning um fiskverð þegar afli er seldur til aðila sem telst skyldur útgerðinni en með því er átt við að útgerð og fiskvinnsla séu í ráðandi eigu sömu aðila í lögum númer þrettán nítján hundruð níutíu og átta er síðan kveðið á um að útgerð skuli senda verðlagsstofu skiptaverðs án tafar alla samninga um fiskverð sem gerðir eru milli útgerða o h f verðlagsstofa skiptaverðs starfar samkvæmt ákvæðum laga númer þrettán nítján hundruð níutíu og átta og er hlutverk hennar eins og þar segir að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðla að rétti og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna eins og það er orðað í lögunum mikilvægur liður í því eftirliti er að fylgjast með því að útgerðir láti sjómenn ekki taka þátt í kvótakaupum til að sinna hlutverki sínu eru verðlagsstofu fengnar víðtækar heimildir í lögum númer þrettán nítján hundruð níutíu og átta til að krefjast upplýsinga og gagna frá útgerðum sjómönnum og ýmsum öðrum aðilum og stofnunum þá er í fimmtándu grein laga númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða kveðið á um að fiskistofa skuli ekki staðfesta flutning aflamarks til fiskiskips nema verðlagsstofa skiptaverðs hafi áður staðfest að fyrir liggi samningur hlutaðeigandi útgerðar og áhafnar um fiskverð sem uppfyllir kröfur sem verðlagsstofa gerir samkvæmt ákvæðum laga númer þrettán nítján hundruð níutíu og átta tilgangur þessa ákvæðis er að koma í veg fyrir að útgerð geti keypt aflamark og flutt það til skips og látið skipverja taka þátt í kostnaði af þeim kaupum með því að miða uppgjör við þá við lægra fiskverð en heimilt er samkvæmt ákvæðum laga númer þrettán nítján hundruð níutíu og átta þessi krafa um að fyrir liggi samningur útgerðar og áhafnar um fiskverð veitir mikilvægt aðhald þar sem hlutaðeigandi skipverjar geti alltaf krafist þess að gert sé upp við þá samkvæmt þeim samningi samtök sjómanna og útvegsmanna hafa þó bent á að nokkur brögð séu að því að einstakar útgerðir geri samninga um fiskverð og áhafnir og sendi þá til verðlagsstofu skiptaverðs til að uppfylla framangreind skilyrði til að geta flutt aflamark til skipa sinna en geri síðan upp við áhafnir á lægra verði en samningarnir mæla fyrir um fulltrúar umræddra samtaka segja að reynslan sýni að hlutaðeigandi sjómenn geri alls ekki alltaf þá kröfu að gert sé upp við þá samkvæmt fiskverðssamningum og því komist þessar útgerðir upp með að láta þá taka þátt í kostnaði og kvótakaupum samtök útvegsmanna og sjómanna telja nauðsynlegt að verðlagsstofa skiptaverðs leggi meiri áherslu á rannsókn og eftirfylgni slíkra mála og að stofan fái til þess virkari heimildir og úrræði en hún hefur nú með þessu lagafrumvarpi er brugðist við fyrrnefndum ábendingum verði ákvæði frumvarpsins að lögum mun verðlagsstofa skiptaverðs leggja aukna áherslu á að fylgjast með því að útgerðir fiskiskipa geri upp við áhafnir í samræmi við fiskverðssamninga sem þær hafa gert og sent verðlagsstofu þá er í frumvarpinu kveðið á um að verðlagsstofa skuli ekki staðfesta fiskverðssamning gagnvart fiskistofu ef athugun hennar hefur leitt í ljós að ekki hafi verið gert upp við áhöfn í samræmi við samning nema uppgjörið hafi verið leiðrétt en slík staðfesting verðlagsstofu er eins og fyrr sagði forsenda þess að aflamark verði flutt til fiskiskips þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að hið sama gildi ef útgerð hefur ekki látið verðlagsstofu í té upplýsingar eða gögn sem hún hefur krafist til að hafa eftirlit með að réttilega sé gert upp við skipverja

knýja á um leiðréttingu uppgjörs til samræmis við gilda fiskverðssamninga hæstvirtur forseti tilgangur þessa lagafrumvarps er eins og ég hef áður ítrekað sagt fyrst og fremst sá að bæta opinbert eftirlit með því að farið sé að lögum og samningum sem bannað er að sjómenn séu látnir taka þátt í kvótakaupum útgerða slík háttsemi er skýlaust brot gagnvart þeim sjómönnum sem í hlut eiga og er því ólíðandi en hún er einnig óþolandi fyrir alla þá heiðarlegu útgerðarmenn sem virða lög og gerða samninga í hvívetna þá er ólögtæk þátttaka sjómanna í kvótakaupum til þess fallin að stuðla að hærra verði á aflaheimildum og geta víst flestir verið sammála um að þau áhrif eru afar óæskileg ég tel því mikilvægt að frumvarp þetta fái framgang